Köszönöm a jelentéstevőknek, a tanácsadóknak, a magyar elnökségnek és mindazoknak a munkáját, akik lehetővé tették, hogy a gazdasági kormányzás hatos csomagja ma ilyen formában előttünk állhat. Jó lenne azt gondolni, hogy ez a csomag már nem szükséges és Európa gazdasági problémái egykettőre megoldódnak.

Európa nincs túl a válságon, sőt, ha nem cselekszünk felelősen, akár további válságok előtt áll. Egyetértek azokkal a felelősen gondolkodókkal, akik azt mondják, hogy erősíteni kell a költségvetési szigort és a stabilitási és növekedési paktumot. Ki kell mondanunk az Európai Unió túl ráérős volt eddig, nem volt mechanizmusa a válságra, és ennek következtében képtelen volt megfelelően reagálni a válság gazdasági, pénzügyi és szociális zavarokat okozó súlyos következményeire.